In der Tat Der Gipfel hat die Debatte gedreht.

In der Tat, es ist ein großer Durchbruch zu sagen, dass wir den europäischen Stabilitätsmechanismus aktiver machen wollen.

Aber mir ist auch völlig klar, warum die ersten Mitgliedstaaten davor schon wieder zurückweichen, warum sich die ersten Helden aus ihrer Truppe schon wieder in die Büsche schlagen.

Weil sie vergessen haben, zu klären, wie der Stabilitätsmechanismus finanziert werden soll, um das leisten zu können. Damit sind wir beim Kernproblem unserer Diskussion. Europa ist gefordert! Wir werden die Krise nur meistern, wenn wir einen großen qualitativen Sprung machen können Mehr Europa, besser arbeiten und mehr gemeinschaftliches Handeln. Aber wir können nicht zu diesem großen Sprung anlaufen und im Anlauf bremsen.

Das zweite Thema auch da kann ich es zeigen Es ist richtig, zu sagen, dass wir ein Wachstumsprogramm machen wollen. Das Wachstumsprogramm ist essenziell.

Legen Sie uns doch einfach die Zahlen vor, wie viel dieses Wachstumsprogramm bewegen kann.

Und was wird es uns kosten, die immer noch zu starren Regeln des Fiskalpakts umzusetzen?

Wir werden mehr machen müssen in dieser Richtung, damit es funktioniert.